Bilanțul inundațiilor din Pakistan este unul fără precedent. 20 de milioane de persoane au fost afectate, 2000 și au pierdut viața, peste 1 milion de locuințe au fost distruse, iar segmente de infrastructură și o mare parte din suprafața agricolă sunt inutilizabile. Uniunea Europeană nu putea rămâne indiferentă în fața acestei tragedii, mai ales că unele state membre, printre care și România, au cunoscut violența inundațiilor din această vară. Salut angajamentul ferm al Comisiei Europene și al statelor membre, care au deblocat fonduri de ajutor ce însumează 230 de milioane de euro. UE a devenit astfel cel mai important donator extern pentru Pakistan. Totuși, situația umanitară rămâne una deosebit de gravă, cu implicații pe termen lung. Consider că reabilitarea sustenabilă nu poate fi realizată decât prin creșterea economiei proprii.